Poparłem oczywiście ten dokument dotyczący porozumienia w sprawie kakao, on oczywiście wiąże się z tym, o czym mówiliśmy przed chwilą. To jest dokument, który zastępuje umowę będącą porozumieniem, którego Unia Europejska jest częścią, porozumienie zawarte w 2001 roku. Jest krokiem w dobrym kierunku, między innymi apeluje właśnie o transparentność dotyczącą produkcji kakao. Ponieważ o czym mówiliśmy przed chwilą jest potężny problem z nielegalnym wykorzystywaniem pracy dzieci, ale także mówimy tutaj o zmniejszaniu barier handlowych, mówimy o szerszym dostępie do europejskiego rynku na taki produkt, jakim jest kakao o czym też mówiliśmy tutaj które jest ważnym produktem eksportowym krajów bardzo biednych. Pod warunkiem że nie będzie wykorzystywana przy produkcji kakao praca dzieci, z całą pewnością należy popierać sytuację, w której bogata Europa, kupując kakao w krajach biednych, wspiera ich rozwój.